Taki jest cel rezolucji, o której teraz dyskutujemy. Żądamy i nie przestaniemy żądać wolności dla dziennikarza, obywatela, człowieka. Proszę Państwa!

Spotykaliśmy się z prezydentem tego kraju. Przed spotkaniem pytaliśmy dyplomatów europejskich, w tym dyplomatów szwedzkich, czy mamy poruszyć kwestię uwolnienia Dawita Isaaka.